Wir haben ja glücklicherweise eine höhere Mobilität, die Reisefreiheit macht es möglich.

Aber offensichtlich funktioniert das nicht. Es ist ein Armutszeugnis, dass die Mitgliedstaaten das alleine nicht hinbekommen.